Als het gaat om de mogelijke introductie van nieuwe Europese belastingen, zijn we het er denk ik allemaal wel over eens. Ook bedrijven moeten hun aan belasting betalen, net zoals alle burgers. Maar een groot gedeelte van mijn collega's hier in het Parlement is er toch van overtuigd dat met nieuwe belastingen, zoals een financiële transactietaks of Europese vennootschapsbelasting, de inwoners van de Europese Unie worden ontzien. En ik kan u voorspellen dat nieuwe belastingen linksom of rechtsom uiteindelijk ook bij de hard werkende mensen terechtkomen, dus laten we dat gewoon niet doen.